Messieurs les Présidents, Monsieur le Premier ministre, la Présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne a essayé de faire sa place dans un nouveau contexte institutionnel, entre les nouveaux acteurs que sont le président du Conseil et la haute représentante, et la montée en puissance du Parlement européen

Dans ce contexte, plusieurs avancées ont été réalisées création de mécanismes européens de stabilisation financière, progrès dans la régulation des marchés financiers là, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de continuer dans la même voie pour aboutir à ces régulations ou encore préparation du service européen pour l'action extérieure. Mais il est difficile d'attribuer à telle ou telle présidence tournante, présidence du Conseil européen ou Parlement, le mérite de ces mesures positives, qui ont toutefois connu plusieurs revers ou retards, comme vous l'avez souligné. Je pense en particulier à l'annulation du sommet entre les États Unis et l'Europe, qui a été une occasion perdue de relancer un partenariat transatlantique indispensable.

Mesdames, Messieurs, l'importance des enjeux nous oblige à envoyer aux Européens, et pas seulement aux marchés, des signes de confiance confiance dans notre capacité commune à innover et à entreprendre, confiance aussi dans la capacité de l'Europe à renouer avec la compétitivité, et donc avec la croissance. Pour parvenir à ces résultats, chacun de nos États membres doit jouer sa partition et s'inspirer des meilleures pratiques de ses voisins. Mais pour que le concert soit harmonieux, il faut un chef d'orchestre, et ce chef d'orchestre doit être européen. Mon groupe attend des dirigeants européens qu'ils affichent un message d'unité et de confiance et qu'ils s'organisent en conséquence. Mon groupe attend aussi que la méthode communautaire prévale sur la méthode intergouvernementale, dont la crise actuelle a montré les limites. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, nous comptons, même après la présidence espagnole, conserver la même attitude, très forte, à l'égard de cette méthode communautaire. Autant de défis qui attendent la présidence belge, à qui je recommande, comme à nous tous, humilité, mais aussi efficacité.